Ja, spoštovani prisotni, gospod minister . jaz nisem niti slučajno grajal javnega sektorja, to ste vi malo pograjali, ampak dobro . To je bilo v vaši pristojnosti, to je pač bilo iz vaših ust . Jaz sem samo pravil, da pač stvar ni dostopna, ne. Lahko bi bila malo bolj dostopna, do vseh. Kaj ste pa zdaj govorili na koncu pa ste govorili čisto centralizaciji Slovenije, kaj se pa dejansko dogaja. Jaz prihajam iz Ormoža , tam smo že vse, vse je šlo iz Ormoža ven. Tam je šel od FURS-a, Geodetske uprave in tako dalje. Tako da , mi je zelo žal, ampak če se le kaj, če se kaj dela na tem, da se se skupaj to malo govorimo s , pred volitvami vsi o decentralizaciji, , nadalje pa se dogaja centralizacija. Tako da je to malo štosno, ampak dobro . Jaz bom vseeno eno vprašanje še postavil, dopolnitvi. V aprilu dva osemnajst so stopile v veljavo spremembe Uredbe o upravnem poslovanju. A ugotavljanje zadovoljstva strank v organih državne uprave se nanaša na šestnajsti člen uredbe, ki določa: "Organi državne uprave, ki poslujejo strankami, ugotavljajo zadovoljstvo strank glede poslovanja z njimi najmanj vsake dve leti na podlagi metodologije, ki objavi minister na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo." Na spletni strani ministrstva za, so objavljeni rezultati letnega ugotavljanja zadovoljstva v upravnih enotah. Zanima me, ali tudi drugi organi državne uprave izvajajo ugotavljanja zadovoljstva strank. Ali to iz- vajajo samostojno ali to izvaja ministrstvo? Hvala lepa za odgovor. Gospod minister, izvolite. Hvala lepa.